Dramatische Ereignisse erfordern dann auch ein einheitliches Handeln. Wir haben 2006 im Europäischen Parlament einen Initiativbericht auf den Weg gebracht Harmonisierung der Kraftfahrzeugsteuer und das dann bitte CO und verbrauchsorientiert.